Ich nehme das als Lob für die Arbeit der gesamten Mission und werde das so weitergeben.

Aber eines ist klar Das waren wirklich historische Wahlen. Jeder, der auch nur ein bisschen politisches Gespür hat, merkte das im Land, was für eine Hoffnung sich auch mit dieser Wahl verband. Insofern war es schön, dass die Europäische Union hier einen konstruktiven Beitrag leisten konnte schon im Vorfeld, aber auch durch diese Beobachtungsmission. Besonders erfreulich waren zwei Dinge Das eine ist Es hat so gut wie keinerlei wahlbezogene Gewalt gegeben weder vorher noch hinterher war das ein Problem. Das Zweite Viele der Probleme, mit denen man vor dem Wahlgang gerechnet hat, sind am Wahltag selber dann nicht in Erscheinung getreten. Das größte Problem, die größte Befürchtung, bezog sich auf das Wählerverzeichnis. Die Menschen wurden im Großen und Ganzen gut gefunden in den Listen, so dass es auch da keine Unruhe gegeben hat. Dieses Ergebnis Charles Tannock hat eben auf eine merkwürdige Verfassungssituation hingewiesen, über die wir auch in unserem Vorbericht schon geredet haben bringt das Land jetzt in eine sehr delikate Übergangsphase, und ich würde mir wünschen, dass die Europäische Union mit all ihren Institutionen involviert bleibt, engagiert bleibt, dem Land dabei zu helfen. Lassen Sie mich hier eines sagen Es gibt ja oft Kritik am Knirschen im Gebälk, wenn es um die Zusammenarbeit der verschiedenen europäischen Institutionen geht. Dazu gibt es dieses Mal überhaupt keinen Anlass.

Wir haben hervorragend zusammengearbeitet mit der Kommission, den außenpolitischen Instrumenten und insbesondere auch hervorragend zusammengearbeitet mit der Delegation unter der Leitung eines wirklich sehr guten Botschafters, über den wir dort glücklicherweise verfügen können, Roland Kobia. Also ein gutes Beispiel für gute Zusammenarbeit der europäischen Institutionen.